herra forseti það var dapurlegt að fylgjast með ræðu hæstvirts sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra hér áðan yfirleitt fetar hann nú veg sannleikans í hverju því sem hann segir og hefur áunnið sér virðingu þingsins og ást mína sökum þess en það má segja í þessum leiðangri þá hafi hann hnotið um sannleikann í hverju spori nú tel ég að engum í þessum sal nema hugsanlega honum dytti það til hugar að menn reyndu einhvers konar klæki til að koma í veg fyrir framgang máls sem er hér síðar á dagskrá í dag ég hafna því algjörlega að þetta mál hér sé með einhverjum hætti tengt því og ég vil vekja eftirtekt hins glöggskyggna hæstvirta ráðherra á því að okkur sem vissulega erum andstæð því máli hefði verið í lófa lagið að biðja um tvöfalda umræðu þegar um það mál er fjallað það gerðum við ekki hinu